torej gre se o kriminalcu, ki mu je ime Don, in njegovi skupini. začne se v Riu in na začetku bežijo in se skrivajo pred policijo, nato pa se odločijo, da bojo oropali najbolj najbogatejšo osebo. In, ta ima denar v gromozanskem sefu, ki je sam po sebi težek eno tono. To jim pa uspe tako, da torej vdrejo v plac, kjer je ta sef, in pa se z dvema avtoma pritrdijo in ta sef odvlečejo na varno. In pa zadnji del filma kaže, torej kako jim to uspe. Trenutno je kraj, ki mi je zelo pri srcu, in se mu reče Červar, ki je na Hrvaškem. tam imamo apartma v tretjem nadstropju. in pod tem blokom je ulica, kjer so bari, kafeji, restavracije. Vse. ko pa se sprehodiš malo dlje, pa prideš do plaže, kjer je najboljši pogled na morje, kar sem ga jaz kdaj videl. poleg, torej, poleg, plaže pa je so tudi, mize za pingpong in pa minigolf. lahko si tudi sposodiš vodni skuter in pa plaža je pa vse od skal do peska, pa do šodra. Okej, torej v posodo vržem dve jajci in zmešam. nato pa dodam še mleko, moko, malo soli in pa malo pecilnega praška. vse zmešam, da dobim lepo gosto maso, nato pa v vročo ponev vlijem malo olja in pa dodam maso. spečem na obeh straneh in prestavim na krožnik. To pa ponovim tolikokrat, dokler mi ne zmanjka mase.